estamos preocupados por el pluralismo político y por el trato que se da a los opositores, y por los juicios injustos, como el caso de Magnitsky o el caso de Politkóvskaya, y estamos muy preocupados por la legislación sobre propaganda en materia homosexual.

Consideramos que deberíamos consolidar el diálogo político con Rusia y utilizar las cumbres para hablar de derechos humanos, mientras nos ocupamos en esta Cámara, en materia de derechos humanos, de muchos países, muchas situaciones y muchos defensores de los derechos humanos que no reciben la atención que recibe Rusia de una manera recurrente y que realmente ha perdido toda su efectividad.